Señora Presidenta, me congratulo, como muchos de los otros oradores, de estos dos informes y felicito a los ponentes respectivos, especialmente a mi compañera Eleni Koppa. La Cumbre de diciembre es de gran trascendencia. Siempre, desde mi condición de modesto diputado, he insistido en la importancia de construir una política común de seguridad y defensa que sea digna de ese nombre para que Europa juegue el papel que tiene que jugar en el mundo para su propia existencia y supervivencia, para que sea respetada y oída por el resto del mundo.

eso debe contribuir a que hagamos un esfuerzo en la buena dirección para el tema de la industria militar, de seguridad y defensa, que significa empleo, que significa crecimiento económico, que significa nuevas tecnologías.